Panie Przewodniczący! Zabieram dziś głos przede wszystkim ze względu na nie najwyższą jakość wczorajszej debaty. Z jednej strony pojawiły się naiwne przekonania, że rozwiązania legislacyjne, które podjęto na Ukrainie, rozwiążą problem korupcji. Z drugiej strony były takie oczekiwania, by warunki postawione przez Unię Europejską były tak ściśle pilnowane, pod takim reżimem, aby Ukraina środków finansowych i pomocy nie otrzymała. Odrzucam te skrajności. Trzeba w tej materii wykazać się po pierwsze konsekwencją, po drugie zainteresowaniem, a po trzecie gotowością do udzielania pomocy w warunkach rzeczywiście realnych. Ukraina jest za dużym, za ważnym państwem, aby lekceważyć zadania, jakie jej stawiamy jako Unia Europejska, ale róbmy to z uwzględnieniem warunków, w jakich te zadania są na Ukrainie, a nie we Francji czy w Niemczech, realizowane. Krótko mówiąc, domagam się przede wszystkim konsekwencji, daleko idącego zainteresowania, pewnej rzetelności, ale też realizmu w stosowaniu określonych instrumentów, przede wszystkim politycznych.